Or des spécificités et des différences profondes existent entre chacun des pays en matière juridique, environnementale ou en ce qui concerne l'action publique. Il est donc illusoire de vouloir améliorer la comparabilité des données entre des pays qui ne sont pas comparables.